Jako członek delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Japonią chciałbym przede wszystkim przekazać wyrazy współczucia i solidarności z narodem japońskim w obliczu tej ogromnej katastrofy, która pochłonęła niemal 10 tysięcy istnień ludzkich, a ponad 16 tysięcy osób uznano za zaginione, a liczby te ciągle się zmieniają. Trzęsienie ziemi i tsunami spowodowały niewyobrażalne zniszczenia.

Deklaracja prezydencji węgierskiej i pani Ashton o pomocy humanitarnej i eksperckiej powinna jak najszybciej zostać wypełniona treścią w ścisłym porozumieniu z rządem Japonii.